Wir sind ja sehr breit aufgestellt bei unseren Aktivitäten im Kongo.

Dort gab es einen starken Mann, der gern Präsident bleiben wollte, und es gab auch durchaus Kreise, die ein Interesse hatten, dass das so bleibt.